De Europese Unie moet daarin een model zijn, een voorbeeld, en het verdrag van Lissabon is een grote stap vooruit geweest voor de invloed van het Europees Parlement. Er is in dit Huis een grote meerderheid die zich niet neerlegt bij pogingen van Raad en Commissie om de parlementaire controle terug te dringen in strijd met de geest van het verdrag. Dit Huis wil geen micromanagement voeren, het wil simpelweg invloed op het beleid zoals het wordt vastgesteld en uitgevoerd. Het gaat dus om de strategische keuzes, om de inhoud van dat beleid. In andere landen gaan mensen de straat op om die invloed te eisen, wij moeten ze op alle mogelijke manieren steunen. Maar de strijd voor democratie gaat soms ook via moeizame onderhandelingen en droge notities. De overtuiging wordt er niet anders door, elke macht vraagt om maximale democratische controle. Dat is het recht van alle burgers, in Caïro, in Tunis en in Brussel.